Das war 2001. Jetzt haben wir 2009, und es ist genau das eingetreten.

nie zentral regiert wurde. Das heißt, ist es nicht sinnvoll, sich auf Al Quaida und den Terrorismus zu konzentrieren und dann raus? Diese Fragen müssen beantwortet werden. Auch müssen die Fragen beantwortet werden, die richtigerweise der Kollege Van Orden gestellt hat, im Zusammenhang mit der Vernetzung dieses Aktionsplans mit dem allgemeinen strategischen Ziel, Londoner Konferenz, Obama Plan usw.

So notwendig es ist und so richtig es ist, die Kombination Afghanistan Pakistan hier herzustellen, und auch das, was letztlich in Verbindung mit Indien da gesagt wurde.

Ich habe noch nie gesehen, dass, wenn ausländischer militärischer Druck herausgeht und man Soldaten und Polizisten ausgebildet hat, die aber kein eigenes Ziel haben, der ideologische Teil des Bürgerkriegs, der ein Ziel hat, dann verlieren würde. Der gewinnt immer!